Con esta Resolución que planteamos desde el Grupo PPE, queremos poner de manifiesto que la Unión Europea sigue sin tener una voz clara en materia de turismo, algo que venimos reclamando reiteradamente desde hace tiempo. Necesitamos un debate franco con la Comisión sobre este sector tan importante para la economía y el empleo de la Unión Europea, que representa el 4 de nuestro PIB y el 5 del empleo directo. El caso Thomas Cook también pone de manifiesto la necesidad de reforzar los derechos de los consumidores en caso de quiebra.

Este procedimiento lleva bloqueado cuatro años en el Consejo.

Dejémonos de excusas. Es el momento de actuar. Aprovechemos este desastre como oportunidad para plantear un debate amplio que afronte la protección de los consumidores y así agilizar los procedimientos de concurso para obtener las correspondientes indemnizaciones. Con esta Resolución planteamos a la Comisión que se tome en serio de una vez por todas la cuestión, que pone de manifiesto la debilidad de los consumidores y pymes frente a las quiebras que se podían haber evitado o, por lo menos, minimizado.